Sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie detí a detská pornografia hrubým spôsobom porušujú základné práva detí zakotvené v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach detí a v Charte základných práv Európskej únie. Zostáva však povinnosťou zákonodarcov na úrovni Európskej únie a členských štátov prijať konkrétne právne predpisy na zabránenie páchania osobitne závažnej formy trestnej činnosti. Povinnosť chrániť najzraniteľnejších členov spoločnosti, deti, si určite vyžaduje riešiť problematiku najkrajnejšími právnymi prostriedkami trestného práva. Závažný charakter konania preto odôvodňuje prijímanie ráznych trestných sankcií a opatrení vrátane trestov odňatia slobody, ktoré by mali diferencované v závislosti na ich stupni závažnosti tak, aby bol dosiahnutý potrebný odradzujúci účinok. Značne sa mení aj povaha a spôsob páchania týchto trestných činov v anonymnom prostredí internetu, ktoré neraz pôsobí kriminogénne, na čo sa musia právne predpisy dostatočne flexibilne pozrieť a reagovať, aby v tom ohľade nepretrvávali akékoľvek právne medzery. Nadnárodný, ba až globálny charakter tejto trestnej činnosti umožňuje páchateľom vyhnúť sa sankciám mimo Európskej únie, a tak je vlastne podľa môjho názoru nevyhnutná medzinárodná spolupráca. Podporujem preto myšlienku, aby Komisia iniciovala diskusie s cieľom dosiahnuť medzinárodne záväznú dohodu.